Frau Präsidentin! Das Referendumsergebnis ist kein glanzvoller Sieg für Erdoğan er hat das Land tief gespalten. Wir fordern jetzt die Neuausrichtung der EU Beziehungen zur Türkei, und es geht endlich um eine offensive Unterstützung der türkischen Zivilgesellschaft. Herr Weber, wer fast die halbe Türkei durch einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen im Regen stehen lässt, handelt im besten Falle naiv oder verantwortungslos. Bei der Zollunion, wo es um wirtschaftliche Interessen geht, redet übrigens niemand von Abbruch. Erdoğan ist es nämlich, der einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen herbeiprovozieren und innenpolitisch vermarkten will. An diesem Geschäft wollen wir uns nicht beteiligen. Fordern wir nun endlich Stoppzeichen an der richtigen Stelle. Erstens Flüchtlingsfonds statt schmutzigen Flüchtlingsdeals. Zweitens keine Rüstungsexporte in die Türkei. Drittens Truppenabzug von Soldaten der NATO Partner, und viertens Legen wir nun ein Fundament für den Dialog zur Stärkung demokratischer Kräfte und fordern wir Schluss mit den Repressalien gegen die Opposition, die unabhängigen Medien, die Kurden und die Frauen.